Quand j'ai vu ce débat à l'ordre du jour de nos travaux de ce soir, je me suis demandé de quel crime le gouvernement russe avait encore pu se rendre coupable. Mais contrairement à ce que vous prétendez, nulle part le texte adopté par la Douma à la quasi unanimité ne légitime une quelconque violence ni conjugale ni familiale. L'humanité est ainsi faite, la famille est sacrée pour tous enfin presque tous, car on peut en douter à la vue des textes adoptés et des discours tenus dans cet hémicycle qui mettent gravement en danger l'équilibre familial traditionnel en s'attaquant à l'institution du mariage, en faisant la promotion de la théorie du genre ou en adoptant des mesures permettant la marchandisation du corps de la femme.